nun ist es Zeit, einen neuen Anlauf zu wagen. Die Kommission soll unmissverständlich klarstellen, dass Verstöße gegen Minderheitenrechte Verstöße gegen die Werte der EU sind. Artikel 2 des Lissabon Vertrags soll durch Erläuterungen näher definiert werden.